Hvala lepa, gospod predsednik ter seveda gospa poslanka za vaše vprašanje. Tisto, če smem od zadaj začeti, kar ste rekli, seveda smo, seznanjeni in tudi, že imamo datum za sestanek z Društvom sveta staršev. Seznanjeni smo seveda tudi z, jaz moram reči, da nekoliko bolj poglobljeno analizo aktiva svetov staršev in seveda še z mnogimi drugimi analizami, ki jih imamo na ministrstvu. Te analize so tako strokovne, kot seveda prihajajo tudi od staršev, pogosto pa tudi od drugih deležnikov, torej nevladnih organizacij. Od prvega dne, odkar smo na ministrstvu, vodimo z njimi dialog, tako da smo, bi lahko rekel, kar relativno natančno seznanjeni, z vsemi temi pobudami. Lahko rečem, da me veseli to družbeno zanimanje za izobraževanje, zato ker je vsak od nas na tak ali drugačen način v to vpet in prav je, da družba nenehno diskutira o tem, kaj bi pravzaprav v lastnem izobraževalnem, sistemu želela. To kar pravite, vse od teže šolskih torbic do obremenjenosti kurikulov, do prevelike birokratizacije, samega šolskega dela, govorimo o obremenjevanju učiteljev, z birokratskim delom, potem, preveč obremenitve glede nalog, osredotočanje na naloge in ne na znanje, osredotočanje na ocene in ne na znanje, in tako naprej, da, vse to, smo detektirali in seveda, vse to bomo tudi naslovili. Ampak je pa ob vsem tem, ne, ob vseh teh pomislekih, ki so stalni, in moram reči, da me veseli, da so, pa je treba poudariti, da je vendarle naš sistem dober, trden, stabilen in da seveda, če ga primerjamo tudi z drugimi izobraževalnimi sistemi, daje zelo dobre rezultate. Strinjam se z vami, da mogoče v, psihosocialnem položaju ali gledano s psihosocialnega vidika mogoče ni vse v redu, da marsikdo doživlja anksioznost in, in še kako zadevo. Vse to je treba nasloviti. Zaradi tega Zavod za šolstvo že danes izvaja raziskavo na tri tisoč respondentih, ki bo ugotavljala, ki so jo pripravili psihologi in ki želijo ugotoviti, koliko so naši otroci pravzaprav pod stresom, kar seveda posledično potem je vprašanje glede, njihove obremenjenosti. Na samem začetku, ko smo prišli na ministrstvo, smo zagnali neko drugo analizo, in sicer glede obsega domačih nalog, koliko je pravzaprav teh domačih nalog v primerjavi z nekimi drugimi državami. Zdaj, glede ur poučevanja vemo zelo natančno. Slovenija je, če gledamo od tistih, ki imajo, najmanj proti največ, a ne, Slovenija je v skupini tistih držav nekje v isti ravni kot Avstrija ali Finska, ki ima, bom rekel, med manj obremenitvami iz obveznega, iz obveznega dela šolskega, iz obveznega dela šolskega programa, torej niso, če samo gledamo po številu ur, niso naši otroci najbolj obremenjeni, ampak ni to edini podatek, in ne smemo se nanašati zgolj in samo na ta podatek. Zaradi tega bomo organizirali, v naslednjih tednih bomo, s tem začeli in potem kar en lep del leta eno široko družbeno debato, kjer bi želeli z vsemi deležniki, stroko, učitelji, nevladnimi organizacijami, ne nazadnje to kažejo ti ta najnovejši trendi, tudi z otroki opraviti pogovor, govoriti z njimi, s strokovnjaki in tako naprej. Zakaj? Zato, da pridemo najprej do posnetka sistema, ki ne bo temeljil zgolj na mnenjih, ampak bo zelo jasen in bo neki, recimo temu, vsaj približek objektivnega posnetka sistema, kot ga imamo. In na osnovi tega bomo naredili spremembe, ki so, jaz vedno rečem, nujne, ne rabijo biti revolucionarne, morajo pa vedno biti, evolucijske. Hvala.